forseti árið tvö þúsund og tólf var hér alllöng umræða um fjárlög þá gengu hér tveir fyrrverandi þingmenn fyrir ræðustólinn og héldu á skiltum sem á stóð málþóf þetta var þrítugasta nóvember virðulegur forseti nú erum við komin fram í miðjan desember og ljóst að stjórnarandstaðan ætlar að setja íslandsmet í málþófi met sem lengi mun standa líklega um alla framtíð við skulum þá gera stjórnarandstöðunni það kleift að setja metið og hafa það það rækilegt að það standist tímans tönn þannig að þessarar stjórnarandstöðu verði helst minnst fyrir það að á sama tíma og ríkisstjórn kynnti fjárlög sem fólu í sér mesta viðsnúning sem sést hefur í seinni tíð í efnahagsmálum og mestu aukningu til velferðar og heilbrigðismála var eina framlag stjórnarandstöðunnar að setja íslandsmet í málþófi við skulum bara gefa stjórnarandstöðunni sviðið ég held að við þurfum ekki að halda ríkisstjórnarfundi á meðan á þessu málþófi stendur þannig að þið fáið sviðið stjórnarandstaða til að slá íslandsmet í málþófi met sem líklega verður aldrei slegið